Amikor jobbról, balról és középről egyaránt éles kritikát fogalmaztak meg a képviselőtársaim arról, hogy emberi jog sértő államok vesznek részt az emberi jogok védelmében, az a bibliai mondás jutott eszembe, hogy ha a só ízét veszti, ugyan mivel sózzák meg? Az ENSZ nek és az Európai Uniónak fontos feladata lesz, hogy megtalálja azt a sót, amellyel az emberi jogi kérdések értelmesen megsózhatók.